herra forseti það er rétt hjá háttvirtum þingmanni grétari mar jónssyni að framsóknarmenn bera auðvitað ábyrgð hafandi setið við stjórnvölinn í tólf ár það er rétt það bera allir ábyrgð sem hafa komið að þessu stjórnarandstaðan á þeim tíma ber líka mjög mikla ábyrgð vegna þess að þrátt fyrir margs konar málþóf sem hún hélt hér uppi þá skulu menn leita

núna hér flutu allir sofandi að feigðarósi þó ég skuli ekki segja um það hvað háttvirtur þingmaður grétar mar jónsson hugsaði þá suður í sandgerði en hann hefur ekki svarað minni spurningu um það hvar hann stóð í pólitík þegar ég var að segja það maður háttvirtur þingmaður hlustaði á e e s samningurinn var og hverja ábyrgð hann vill bera á því